Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne...

C'est la suite logique de mon rapport Libérer le potentiel des industries créatives et culturelles, voté en 2001 par le Parlement. L'objectif est clair en ces temps de crise, il faut proposer des pistes concrètes pour favoriser la croissance et l'emploi.

Ils progressent malgré la crise et se révèlent même être plus résistants que l'économie de l'Union dans son ensemble. Ils favorisent la cohésion sociale et le rayonnement de l'Union européenne et cadrent parfaitement dans les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Ils encouragent l'innovation, la compétitivité, l'insertion sociale ainsi qu'une éducation plus ouverte sur l'Europe et le monde. C'est ce que démontrent les chiffres et la progression exponentielle, au cours des vingt dernières années, en termes de création d'emplois et de contribution à la croissance plus de 800 milliards de chiffre d'affaires par an, 4,5 du PIB et plus de 8 millions d'emplois. Ces secteurs recèlent un énorme potentiel, renforcé par les possibilités de diffusion qu'offre le numérique. Comment convaincre les États membres d'investir dans la culture et dans l'art en cette période de crise? Des bénéfices potentiels et différentes sources de financement disponibles existent par exemple, Europe créative, les fonds régionaux, les fonds de cohésion. Le capital culturel européen est largement régional les festivals de Cannes, d'Avignon et de Salzbourg, par exemple, ont des effets non négligeables sur ces villes et sur leurs régions. L'Union doit inciter les régions à utiliser les fonds européens à soutenir leurs industries créatives et à améliorer la valeur économique de leur patrimoine culturel. Les arguments sont évidents un potentiel économique des secteurs culturels et créatifs important, une contribution à la diversité culturelle et à la cohésion sociale, une vraie nécessité de mettre en œuvre une dynamique, au niveau de l'Union européenne, propre à stimuler leur développement, des cadres réglementaires sur la concurrence et la fiscalité, de nouveaux instruments financiers, la formation des professionnels, une meilleure circulation des œuvres culturelles, la numérisation du patrimoine, la traduction, le doublage et le sous titrage, de nouveaux modèles d'entreprises, la protection des droits d'auteur, le respect de la propriété intellectuelle, une offre légale attrayante. Notons que la presse et l'édition sont d'importants secteurs d'activité qui contribuent en outre au pluralisme des médias et à la diversité culturelle. L'Union européenne doit soutenir cet écosystème culturel et créatif, propre à encourager l'innovation, la compétitivité, l'insertion sociale ainsi qu'une éducation ouverte sur le monde. Essentiel pour la diversité culturelle, il représente une valeur ajoutée certaine ainsi qu'un moteur de développement socio économique de nos territoires, qui plus est, non délocalisable. Situés au carrefour de l'art, du monde, des entreprises et de la technologie, les secteurs créatifs et culturels jouent de plus un rôle important de relais d'innovation et ont des retombées dans le domaine économique. Ils forment aujourd'hui un élément à part entière des stratégies de développement territoriales, quel que soit l'échelon, local, ou régional, d'autant plus que ces secteurs emploient souvent plus de jeunes que le reste de l'économie. Les investissements dans les secteurs créatifs et culturels représentent des effets de levier, comme le montrent, par exemple, les capitales européennes de la culture. Ces secteurs sont créateurs de valeurs et d'emplois, souvent non délocalisables. Confrontée au défi de la mondialisation, l'Europe peut tirer profit de ces secteurs d'exportation. Chers collègues, dans un contexte économique fragile, l'Europe doit à la fois promouvoir et valoriser les secteurs culturels et créatifs, tout en tenant compte de leurs spécificités.